Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Diese Frage ist offen. Es ist eines der Probleme, auf die wir stoßen, wenn wir uns mit der Verwendung von EU Hilfsgeldern in Afghanistan auseinandersetzen.